Señor Presidente, Ministro Billström, Comisario Barrot, comparto y apoyo el interés y el énfasis que han puesto tanto la Presidencia como la Comisión al señalar ésta como una de las dimensiones más impactantes de la globalización que están exigiendo una respuesta europea. Allí donde Europa puede tener sentido, aportando valor añadido a la hora de gestionar una de las dimensiones más inequívocas de la globalización, como es la dimensión sin precedentes que ha adquirido la migración, por tanto los flujos migratorios, y su impacto en todos los órdenes que importan a la construcción europea. Es imposible que este fenómeno pueda ser acometido por ninguno de los Estados miembros de acuerdo con sus capacidades y, por eso, se hace imperativa una política común, que todavía no llega. Y todo lo que se ha hecho, en tanto llega esa política común que debe cuajar, debió haber cuajado en la Constitución Europea, debe cuajar en el Tratado de Lisboa, y todavía no llega, todo lo que se ha hecho es anticipatorio de lo que debe hacerse e incipiente todavía. Pero, lo que está claro es que la respuesta debe ser coherente con la identidad europea. Por tanto, compromiso con la corrección de desigualdad en origen, a través de un refuerzo de la cooperación al desarrollo, primer punto. Segundo punto hace falta reforzar la lucha contra la dimensión políticocriminal del fenómeno, atacando también a esas organizaciones que trafican con personas, pero, del mismo modo, reforzando la información sobre los riesgos de la inmigración irregular y el tráfico ilícito, la formación en origen y la contratación ilegal, que es la respuesta a través de la migración legal, como alternativa frente a la inmigración ilegal. Finalmente, un compromiso serio con los derechos humanos. Esto significa la dimensión del asilo y del refugio y el cumplimiento del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que fue suscrito en octubre de 2008. Pero, mientras tanto, hay que reforzar la frontera exterior europea, en su control y en su responsabilidad común. El impacto de la inmigración ilegal en Italia, o en España, o en Grecia —como hemos conocido en España, a través de la frontera sur mediterránea, y también en las Islas Canarias, con los cayucos que llegan con personas desesperadas—, no es un asunto español ni italiano. Es un asunto europeo, que requiere, no solidaridad con España o con Italia, ni mucho menos confiar en que España e Italia cumplan el modelo europeo en su relación bilateral con los países africanos.

Es una responsabilidad común, que requiere una respuesta común. Y es por eso que, desde la Comisión LIBE, hemos apoyado el refuerzo de Frontex, también en su consignación presupuestaria, que esperamos obtenga respaldo en esta Cámara, porque apoyamos el énfasis y la importancia que le está dando a este asunto la Presidencia sueca.